auka upplýsingaflæði til borgaranna og bæta ímynd alþingis það er allur þingflokkur bjartrar framtíðar sem stendur að þessari tillögu eða sem eru flutningsmenn mikið hefur verið rætt um ásýnd og virðingu á alþingi á undanförnum missirum og hefur traust landsmanna til stofnunarinnar aldrei mælst minna en reyndar frá því að þetta er skrifað hérna í þessari greinargerð þá er ánægjulegt að greina frá því að traustið hefur reyndar aðeins farið upp samkvæmt nýjustu mælingum og það er einkar ánægjulegt vonandi er það vísbending um það að fólk sé ánægt með að við séum að tala hérna saman af virðingu og á góðum nótum en það er mikilvægt að alþingi hafi rödd og svo sýnilegt þar sem fólkið í landinu er á hverjum tíma þýðingarmikið er að stofnun eins og alþingi leggi áherslu á að vera lifandi lagi sig að breyttum aðstæðum og sé hluti af samfélaginu markmið þessarar þingsályktunar er að auka sýnileika alþingis út á við bæta upplýsingaflæði til borgaranna og þannig stuðla að bættri ímynd þingsins íslendingar eru í hópi netvæddustu þjóða heims og eru um níutíu og fimm prósent landsmanna tengd netinu á einn eða annan hátt auk þess hafa þeir verið þjóða iðnastir við að nýta sér samfélagsmiðla samfélagsmiðlar eru þá samheiti yfir netmiðla sem eiga það sameiginlegt að byggja fyrst og fremst á gagnvirkum samskiptum þeirra sem nota miðilinn þessir miðlar eru löngu orðnir viðurkenndir staðir til að koma upplýsingum á framfæri og stöðugt fleiri notendur samfélagsmiðla sækja fréttir afþreyingu og samskipti hvers konar á slíka samskiptamiðlar upp eru að spretta kynslóðir sem lesa ekki dagblöð

þessir einstaklingar nota nýjar leiðir þeir lifa og hrærast á samfélagsmiðlum og nota sinn miðil til

en það er þá bara svona valið hvað fólk vill sjá samskiptamiðlar opna leið til þess að koma á beinum samskiptum við borgarana og eiga við þá ákveðið samtal það er mikilvægt að hlusta og aukið aðgengi almennings að alþingi sem stofnun er til þess fallið að auka traust það er margt sem mælir með því að alþingi skoði möguleika á að nota samfélagsmiðla til samskipta og upplýsingamiðlunar með notkun samfélagsmiðla er hægt að stuðla að jákvæðri ímynd til dæmis væri hægt að vísa til umfjöllunar og frétta annarra miðla um alþingi en vissulega verður að gæta hlutleysis við val á slíku fréttaefni líkt og gert er við val á efni sem birtist á heimasíðu alþingis í dag á samfélagsmiðlum er hins vegar hægt að koma upplýsingum á framfæri hratt og milliliðalaust heimasíða alþingis er hafsjór fróðleiks og þar er mikið magn af upplýsingum sem hægt væri að koma til almennings með aðgengilegum hætti samfélagsmiðlarnir gætu verið góð leið til þess að neyða leiða notendur á vefinn

ekki neyða heldur leiða já auðveldlega er hægt að koma á framfæri almennum fréttum frá starfinu samhliða birtingu á heimasíðu

einnig er ljóst að samfélagsmiðlar eru hentugur staður til þess að vekja athygli á tilvist ýmissa gagna sem eru á vef alþingis til dæmis ræður ferill þingmála þingskjöl fundargerðir nefnda nefndarálit og svo mætti lengi telja tillagan gerir ráð fyrir að útbúin verði sérstök stefna fyrir alþingi um notkun samfélagsmiðla í stefnunni verður útlistað hvernig alþingi getur best nýtt sér slíka miðla til þess að hrinda framangreindum markmiðum í framkvæmd einnig þyrfti að gera drög að leiðbeiningarreglum um hvernig starfsfólki ber að umgangast miðilinn og hvernig best væri að hrinda verkefninu í framkvæmd eins fljótt og skilvirkt og kostur er athygli er vakin á því að stjórnarráðið hefur þegar lagst í slíka vinnu og skilaði vinnuhópur um samfélagsmiðla og upplýsingastefnu stjórnarráðsins skýrslu í maí tvö þúsund og tólf nokkur ráðuneyti eru nú þegar orðin sýnileg á samfélagsmiðlum önnur dæmi þar sem notkun samfélagsmiðla hefur bætt ímynd og ásýnd opinberra stofnana er til dæmis lögreglan á höfuðborgarsvæðinu

þar sem þrjátíu og fimm þúsund manns fylgjast á beinan hátt með daglegum verkum borgarstjóra þessu hefur verið gríðarlega vel tekið og aukið aðgengi hins almenna borgara að borgarstjóra og opnað alla umræðu enda þótt sú síða sé rekin af meðlimum stjórnmálaflokks sýnir hún glögglega hvernig samfélagsmiðlar geta virkað til þess að brúa bilið milli kjörinna fulltrúa og íbúa hlutverk alþingis á samfélagsmiðlum væri einna helst að gefa almennum borgurum innsýn í þau verk sem unnin eru á alþingi með hlutlausum hætti veita upplýsingar og umfram allt brúa bilið á milli þings og þjóðar lögð er áhersla á að vinna við stefnu alþingis um notkun samfélagsmiðla verði hafin sem fyrst og verði birt fullbúin á vef alþingis